Ce que je peux dire sur ce texte ACTA qui fait débat, c'est qu'il faut franchement faire preuve d'objectivité et laisser de côté la passion, les arguments ou les polémiques. La Commission, en soutenant ce texte, a la conviction, appuyée sur une analyse juridique, qu'il est conforme à l'acquis communautaire, qu'il est conforme à la charte des droits fondamentaux, qu'il est compatible avec tout ce que nous faisons par ailleurs sur le commerce électronique.

Notre collègue Karel De Gucht, qui suit cette question au nom de la Commission européenne, a fait part de sa totale disponibilité pour répondre à vos questions et pour participer à ces débats devant le Parlement européen.